Da ist die europäische Staatsanwaltschaft eigentlich schon verankert.

Wir müssen es nur wollen. Es ist ja kein Geheimnis, dass in den Staaten der Europäischen Union Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Korruption lange ignoriert, ja verharmlost wurden.

Ich möchte kurz Herrn Kommissar Šemeta zitieren der kürzlich gesagt hat Der bestehende Schutz von EU Geldern lässt sich bestenfalls als lückenhaft beschreiben. Betrüger dürfen sich nicht ihrer Verfolgung und Bestrafung entziehen können, nur weil sie sich in einem anderen Mitgliedstaat befinden. Genau das ist auch unsere Meinung. Es geht aber nicht nur um die fehlenden Einnahmen des Staates, mir ist genauso wichtig, dass das Vertrauen der Bürger in ihre demokratischen Strukturen oder die Rechtssicherheit für nötige Investitionen ausbleiben. Oder die katastrophale Entwicklung des Menschenhandels. Dieser Bericht zeigt Strukturen auf, die veränderbar sind und verändert werden müssen. Grenzüberschreitende Kriminalität ist nur durch europäische Instrumente und bessere Koordinierung möglich.